Domnule președinte, domnule Înalt Reprezentant Borrell, în ultimele decenii de negocieri pentru pace în regiune, întreaga comunitate internațională a afirmat importanța promovării unui plan bazat pe principiile dreptului internațional. Orice plan de pace este binevenit, atât timp cât este în conformitate cu aceste principii, este incluziv și propune existența a două state, două state pentru două popoare, care să coexiste în pace și în securitate.

Nu putem grăbi oportunist ceea ce pentru decenii a trenat în durere. De aceea, vreau să menționez ideea colegei Vautmans, potrivit căreia o conferință de pace multilaterală, care să asigure un format incluziv, unde să fim și noi la masă, este direcția în care trebuie să mergem.